Lulling asszony azt kérte tőlünk, hogy támogassuk a határozati indítványt. Ezt jó szívvel megtehetjük, hiszen egy egészen kiváló dokumentum születik. Ennek a dokumentumnak a legfontosabb megállapítása az, amely szerint felszólítja az Európai Bizottságot, hogy 2013 után biztosítsa, hogy azok a ma létező támogatási programok, amelyek a méhészeti szektorban léteznek, fönnmaradjanak

Rendkívül nagy szüksége van ezekre a támogatásokra, mert a méhészet által termelt termékeket nem ismeri el a piac olyan módon, ami biztosítaná a méhészei szektor fennmaradását. Pedig a méhészek nagyon sok szolgáltatást nyújtanak a beporzás terén a mezőgazdaságnak és a biodiverzitás megőrzésének. Nagyon fontos megállapítása ennek a dokumentumnak az, amikor felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a minőségpolitika keretében változtassa meg a méztermékek címkézésére vonatkozó szabályokat. A jelenlegi szabályok ugyanis visszaélésre adnak lehetőséget, arra, hogy európai származású mézként lehessen feltüntetni olyan mézet, ami valójában csak egészen minimális mennyiségben tartalmaz európai mézet, valójában túlnyomó többségében, lehetséges, hogy akár rosszabb minőségű, harmadik országból importált mézet tartalmaz. És nagyon fontos megállapítása ennek a dokumentumnak az is, amikor felszólítja az Európai Bizottságot, hogy olyan jogszabályjavaslatot terjesszen be, ami megakadályozza azt, hogy olyan termékeket mézből készült termékként lehessen megjelölni, amelynek a

Nem sikerült elérni, hogy egyetlen egy dokumentumba eddig ilyen tökéletes módon beépüljön, mint most ebbe a határozati indítványba. Remélem, hogy az Európai Bizottság meg fogja fogadni a Parlament ajánlásait és a minőségpolitika keretében a következő félévben módot talál arra, hogy ezeket a régóta függő kérdéseket megoldja.